De N VA delegatie stemt straks vóór ambitieuze CO2 normen en steunt de verkoopdoelstellingen voor emissiearme en emissievrije vrachtwagens.

De technologie is overigens beschikbaar!

Derde landen zoals de Verenigde Staten en China zetten hier al volop op in. De Europese Unie mag dus niet achterophinken.

Wij steunen de invoering van een bonus malus systeem, maar wij vinden het een slecht idee om elektrische stadsbussen mee te tellen voor het bereiken van de doelstellingen voor groene vrachtwagens. Dan geven we immers een oneerlijk voordeel aan die constructeurs die zowel bussen als vrachtwagens bouwen en dreigen we het ambitieniveau voor de vrachtwagens zélf te ondermijnen. Dus denken we daar goed over na.